Frau Präsidentin!

Nationale Steuersysteme sind jedoch historisch gewachsen und orientieren sich an der nationalen Steuermoral.

Steuerharmonisierung kann daher nicht Teil eines Freihandelsabkommens sein.